Monsieur le Président, je m'étonne un peu que nous nous retrouvions aujourd'hui à examiner une résolution d'urgence sur les droits de l'homme en Tunisie.

2010. Nous savons bien, comme les démocrates tunisiens le savent, combien l'Union européenne a été silencieuse, jusqu'au 14 février 2011, sur les violations des droits de l'homme sous le régime Ben Ali. J'avoue que la première ligne de notre résolution ne manque pas de saveur de ce point de vue.

On peut juste essayer d'en tirer les leçons.

Saluons le fait que les nouvelles autorités tunisiennes aient d'ores et déjà signé de très nombreuses conventions internationales.

Les anciens RCDistes noyautent toujours l'administration, et notamment la justice et la police.

Et, surtout, Monsieur le Commissaire, évitons d'être plus exigeants vis à vis de cette Tunisie nouvelle que nous ne l'avons été par le passé en matière de démocratie et de droits de l'homme. Faisons attention à la façon dont nous leur délivrons des messages. Je crois que c'est très important.